Madame la Présidente, depuis le printemps 2015, le Burundi s'enfonce dans la crise. Le président Nkurunziza veut garder le pouvoir pour un troisième et même, désormais, un quatrième mandat, remettant en cause les accords d'Arusha et faisant resurgir le spectre de la guerre civile. Des milliers d'opposants sont réduits au silence, y compris à l'intérieur du parti unique du président.

La question ethnique est instrumentalisée et l'ONU elle même parle de risque de génocide. On craint le pire dans ce pays voisin du Rwanda, car toute la région risque d'être déstabilisée. La communauté internationale a tardé à réagir.

Mais là, elles sont loin d'être évidentes. Alors, oui, il faut aider les réfugiés burundais, y compris en facilitant leur arrivée sur le sol de l'Union européenne.